virðulegi forseti nú er sá tími liðinn sem íbúar á suðurlandi og þingmenn

í gamalli byggingu sem hýsti sjúkrahús suðurlands hér á árum áður það er ljósheimar en einnig átti viðbyggingin að hýsa aðra starfsemi stofnunarinnar sem býr við þröngan kost það vita allir sem til þekkja að aðstæður fyrir aldraða sjúklinga og starfsfólk á ljósheimum eru fyrir neðan allar hellur það liggur fyrir að ár eftir ár hefur heilbrigðiseftirlitið á suðurlandi gert athugasemdir við húsnæðið og aðbúnað sjúklinga og starfsmanna það sama á við um vinnu og brunavarnir litlar endurbætur hafa verið gerðar enda ekki fengist fjárveitingar til þess verkefnis og vísað til þess í fyrstu að fyrirhugað væri að byggja við sjúkrahúsið deild fyrir þá sem dvelja á ljósheimum en nú seinni árin að verið væri að byggja deild vegna mikillar þarfar á fjölgun hjúkrunarrýma fyrir aldraða á suðurlandi var tekin ákvörðun um að bæta þriðju hæðinni við bygginguna vegna þessarar ákvörðunar stöðvuðust framkvæmdir óhóflega lengi á meðan á hönnunarvinnu stóð í upphafi þegar framkvæmdirnar hófust var því lýst yfir að í byrjun febrúar tvö þúsund og sjö yrði byggingin tekin í notkun aldraðir sjúklingar færðir frá ljósheimum og heilsugæslan sem einnig býr við óviðunandi vinnuaðstæður fengi betra rými og fleiri þættir í húsnæðismálum þessarar mikilvægu starfsemi yrðu færðir til betri vegar þessi tími er liðinn og nú viljum við hæstvirtan ráðherra fá tímaáætlanir fyrir þessar framkvæmdir tímaáætlun sem stenst því spyr ég hæstvirtan ráðherra fyrstu hvenær eru áætluð verklok einstakra verkáfanga viðbyggingar við heilbrigðisstofnun suðurlands á selfossi annars hvenær má vænta að hægt verði að taka í notkun húsnæði fyrir þá einstaklinga sem nú dvelja á hjúkrunardeildinni ljósheimum á selfossi þriðji hver er áætluð þörf fyrir hjúkrunarpláss fyrir aldraða og langlegusjúklinga á svæði heilbrigðisstofnunar suðurlands á næstu fimm árum fjórða hvaða áform eru uppi um